herra forseti allsherjarnefnd hefur að vanda fjallað um

allsherjarnefnd bárust að þessu sinni fimmtíu og þrjár umsóknir um ríkisborgararétt en samkvæmt fyrstu málsgrein sjöttu grein laga um ríkisborgararétt númer hundrað hundrað níutíu og fimm veitir alþingi ríkisborgararétt með lögum nefndin leggur til að tuttugu og fjórum einstaklingum verði veittur ríkisborgararéttur að þessu sinni og er lista yfir þá að finna í þingskjali

var fjallað um þetta í sérstakri undirnefnd allsherjarnefndar en allsherjarnefnd fór yfir listann síðastliðinn laugardag og stendur öll að flutningi þessa máls